Wir haben heute schon eine ganze Reihe von Beispielen erlebt, die zeigen, dass hier eine klare Regelung notwendig ist. Es muss aber auch eine Regelung sein, die praxiskonform ist, denn es macht nicht sehr viel Sinn, eine Regelung zu haben, die dann in Wirklichkeit über die Hintertüre zusätzliche Kosten erlaubt und nur eine Intransparenz bei der Ticketpreisgestaltung herbeiführt. Ich habe eine Bitte an Sie Sprechen Sie nicht nur mit Menschen, die in der Business Class, sondern auch mit solchen, die in der ehemaligen Holzklasse reisen, die vielleicht mit Kindern reisen, die mehr als ein Handgepäckstück brauchen und die vielleicht nicht gerade in den Reihen sitzen, die als erste ausgerufen werden, die dann mit einigen Gepäckstücken versuchen einzusteigen und nirgends mehr in den Handgepäckfächern

All diese Absurditäten erleben wir tagtäglich.